Doresc, în primul rând, să salut faptul că raportul propus insistă într un mod foarte convingător asupra necesității de a stimula competitivitatea, inovarea și întreprinderile mici și mijlocii și, de asemenea, de a sprijini tineretul. Fără îndoială, în aceste direcții trebuie să căutăm soluții pentru redresarea economică. Modul clar în care sunt definite obiectivele de urmat și implicațiile bugetare ale acestor obiective reprezintă semnale puternice cu privire la modul în care va trebui să arate, de asemenea, bugetul anilor viitori. Uniunea Europeană are ambiții mari și are nevoie de un buget pe măsură. Nu sunt însă de acord, în schimb, cu formularea articolului 9. Cred că nu ar trebui ca Parlamentul să ia act pur și simplu de această inițiativă a Comisiei, ci să se întrebe și cu această ocazie dacă este una potrivită, având în vedere că este vorba despre fonduri care nu au fost încă alocate pentru proiecte concrete, dar care sunt deja angajate în funcție de prioritățile și programele statelor membre.